Saharabereich. Ich glaube, dass wir Leistung bringen müssen, und der Kollege Benifei hat in einem guten Bericht, bei dem er sehr kooperativ war, Vorschläge unterbreitet, die es auch ermöglichen können, dass sich die Länder untereinander verstärken. Die Handelsbeziehungen nach Europa sind immer noch die kolonialen, aber nicht untereinander. Wenn dort wirtschaftliche Entwicklung entstehen muss und, Herr Kommissar, da sollte man vielleicht auch mehr Förderung machen, dass cross border, untereinander eine stärkere Infrastrukturkooporation stattfindet, um auf die Art und Weise die Handelsbeziehungen einer solchen Region zu verstärken, die es uns möglich machen, dass auf diese Weise diese Länder eine bessere politische und wirtschaftliche Entwicklung oder auch andersherum

Ich glaube, das ist unsere unmittelbare Nachbarschaft, dass sind die Staaten, die das Mare Nostrum das Mittelmeer, mit uns teilen. Hier brauchen wir die Kooperation, und deswegen halte ich es für wichtig, dass wir hier große Anstrengungen unternehmen, auch aus unserem eigenen Interesse heraus diese Länder so zu stärken, dass dadurch Besserung entsteht für die Menschen dort, was eine Voraussetzung dafür ist, dass auch hier Frieden im Mittelmeer und um das Mittelmeer herum herrscht, und um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auch in diesen Ländern zu verfestigen.